Vážená pani predsedajúca. Program Kreatívna Európa je programom pre všetkých a som veľmi rada, že kreatívny priemysel v Európskej únii zaznamenáva rast, pretože výrazne pomáha napríklad filmovému priemyslu, kultúrnemu dedičstvu, prekladaniu kníh, ale je aj pre tých, ktorí sú konzumentmi takto podporenej kultúry.

Aj keď Kreatívna Európa je financovaná aj z ďalších finančných nástrojov Európskej únie, súhlasím so spravodajkyňou, že je potrebné navýšenie rozpočtu pre program Kreatívna Európa. Na druhej strane je potrebné oceniť návrh Komisie, ktorá zaviedla možnosť, na základe ktorej môžu kreatívne a kultúrne projekty, ktoré dostali vysoké hodnotenie, získať certifikát excelentnosti, čo by im uľahčilo prístup k financovaniu. Želám programu Kreatívna Európa, aby mal podporu aj v novom zložení Európskeho parlamentu po májových voľbách.